Hay que recordar que somos la única institución elegida democráticamente en la Unión Europea. Nos preocupaba especialmente que las estructuras militares de la Unión Europea, así como las civiles militares, formaran parte de este Servicio.

Creemos, además, que, dada la importante orientación militar que tiene este Servicio —lo reconocemos así—, la mayor parte del componente civil de la política europea en materia de asuntos exteriores puede quedar y va a quedar bajo el paraguas de la política europea de seguridad y defensa, y, en concreto, todo lo referente a la cooperación al desarrollo y a la resolución de los conflictos.